Des initiatives et des programmes importants ont été activés pour soutenir les sept domaines prioritaires de l'UE. Cependant, à la lumière des révolutions arabes, et dans le contexte du retrait déjà amorcé des forces internationales d'Afghanistan, compte tenu des événements tragiques au sud du Kirghizstan en juin 2010, les limites de notre stratégie sont beaucoup plus visibles aujourd'hui, ce qui nécessite une réévaluation profonde de notre part. La révision de cette stratégie par le service pour l'action extérieure étant prévue pour 2012, il nous a semblé nécessaire de formuler, dans ce rapport, quelques recommandations clés basées sur le constat suivant l'UE ne parvient pas à concilier ses valeurs et ses intérêts dans des programmes efficaces, adaptés aux réalités et aux évolutions de la région. L'Europe y manque de visibilité. Sa présence y reste encore balbutiante. Les moyens financiers consacrés à la stratégie sont modestes et semblent même menacés. Nous ne soutenons pas suffisamment et ouvertement la société civile, les médias indépendants et les défenseurs des droits humains. Parfois même, ce sont des fondations pro gouvernementales qui bénéficient de l'aide financière européenne, au grand dam des authentiques ONG. Face à ce constat, le Parlement européen est convaincu qu'il faut développer une nouvelle approche de l'Union basée sur la sécurité humaine et la coopération régionale. Toutes nos actions, projets ou initiatives doivent avoir pour fil conducteur la promotion des droits humains, de l'état de droit et de la démocratie. L'Europe et ses partenaires occidentaux, englués dans le bourbier afghan et soucieux de leurs bases militaires dans la région, ont trop longtemps privilégié la stabilité des régimes en place au détriment des droits humains. Pourtant, cette stabilité basée sur la répression est de courte durée

Nous devons veiller à ne pas réitérer nos erreurs et être capables de mieux répondre au vide politique qu'un changement similaire pourrait provoquer en Asie centrale, sur fond de conflits ethniques et régionaux.

Des élections législatives anticipées auront lieu le 15 janvier prochain, sur fond de tensions sociales sans précédent et d'interdiction des partis politiques. Aurons nous le courage et l'honnêteté de dire aux autorités kazakhes que l'Union européenne tirera les conclusions adéquates de ces événements lors de la négociation sur le futur accord de partenariat et de coopération? Le rapport de Human rights watch publié hier nous alarme sur les tortures, d'une cruauté indescriptible, pratiquées dans les prisons en Ouzbékistan. À Tachkent, ce sont des défenseurs des droits humains qui viennent d'être arrêtés. Nous sommes ravis d'entendre Mme Ashton marteler, dans cet hémicycle, que les droits humains doivent dorénavant constituer le pilier de toutes nos actions extérieures.

Je suis particulièrement fière du fait que ce Parlement ait placé la conditionnalité ainsi que les principes de différenciation et de plus pour plus au cœur de notre nouvelle approche, tout en recommandant de renforcer notre appui à la société civile et aux médias indépendants. L'Union européenne ne saurait être honnête dans une partie du monde et ne pas réagir aux violations de ses valeurs dans une autre. Enfin, il y a la coopération régionale. Les défis auxquels ces pays sont confrontés nécessitent une approche concertée conflits ethniques, gestion des ressources en eau, problèmes sécuritaires, circulation d'armes, trafic de drogue, traite des êtres humains. Ces menaces touchent directement la sécurité et la stabilité de l'Asie centrale, mais également de l'Europe. Nous recommandons donc à l'Union européenne de jouer le rôle de médiateur, de facilitateur. Pour favoriser le dialogue, nous proposons la création d'un forum parlementaire ad hoc que l'Union européenne, par le biais de la délégation du Parlement, pourrait proposer aux parlements des cinq pays d'Asie centrale.